vous dire que j'ai apprécié votre façon de présenter les réalisations de ces huit derniers mois. Vous l'avez fait avec vigueur et précision.

Vous avez parlé de collaboration tout à l'heure, s'agissant de la supervision, notamment. C'est bien parce que le Parlement a voulu des agences véritablement à compétence européenne que cette supervision a pu être mise en place, puisque, vous le savez, la position du Conseil ECOFIN de décembre 2009 était beaucoup plus en retrait sur cette question. Il faut continuer, au moment où le G20 va avoir une présidence européenne, au travers de la France. Il faut que nous parlions davantage et plus fort d'une même voix. Il faut aussi que nous ayons des propositions concrètes pour l'avenir. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président.